Agria, por un lado, porque desde un punto de vista de la Comisión de Desarrollo no ha incluido puntos muy importantes para nosotras y nosotros, como pueden ser, por ejemplo, la revisión completa del sistema en 2018 y, sobre todo, una asignación económica específica para el Fondo Climático Internacional, porque sabemos perfectamente que los países del sur son los que menos han contribuido al cambio climático y los que más lo están sufriendo. Por otro lado, también algo más dulce digo solamente algo más dulce porque la reforma que se propone, por lo menos propone suprimir las asignaciones gratuitas de derechos de emisiones para el cemento, y limpia la llamada lista de fuga de carbono por la que las empresas pueden ir fuera de Europa para seguir contaminando. Desde luego, no es el acuerdo soñado, pero, siempre y cuando no aceptemos las pretensiones del lobby cementero, es un primer paso en la dirección correcta para cumplir con el Acuerdo de París.